Voorzitter, de PVV is een partij die op geen enkele wijze geweld in de openbare ruimte toestaat.

Deze website roept op geen enkele manier op tot geweld tegen wie dan ook. Het is een inventarisatie van wat er leeft onder de burgers. Iets wat in een echte democratie door echte politici gewaardeerd zou worden, en niet zou worden veroordeeld en zelfs met censuur bedreigd, zoals door de mensen hier, die menen dat zij een democratie zouden vertegenwoordigen.